frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með síðari breytingum þetta snýr að

tiltekna fjárhæð sem greidd er fyrir vinnu við endurbætur eða viðhald á íbúðarhúsnæði til eigin nota og frístundahúsnæði frá tekjuskattsstofni að ákveðnu hámarki á grundvelli framlagðra reikninga

með endurbótum og viðhaldi er meðal annars átt við vinnu iðnaðarmanna verkfræðinga og arkitekta hvort heldur sem er á íbúðarhúsnæðinu sjálfu eða lóð þess markmiðið með slíku ákvæði til bráðabirgða er að koma til móts við eigendur fasteigna sem þarfnast viðhalds en halda að sér höndum vegna yfirstandandi efnahagsþrenginga sporna við svartri atvinnustarfsemi og hvetja til aukinnar starfsemi á byggingarmarkaði en fjölmennasti hópur á atvinnuleysisskrá eru þeir sem áður störfuðu við mannvirkjagerð frádráttarheimild hvetur til framkvæmda en það er mikilvægt þegar atvinnuástand er sem nú og horfur eru á næstunni meðal annars í byggingargeiranum auk þess er almennt litið svo á að slík tímabundin heimild sé líkleg til að stuðla að minni undanskotum frá skatti og muni þar með minnka svarta atvinnustarfsemi að sama skapi getur frádráttarheimildin dregið úr greiðslum vegna atvinnuleysisbóta vegna aukinna framkvæmda og umsvifa áætlað er að það ástand sem skapast hefur á vinnumarkaði í kjölfar bankahrunsins sé tímabundið og að þjóðin vinni sig út úr vandanum á næstu árum og verður ekki lengur þörf á tímabundinni ráðstöfun sem þessari og reyndar fleirum sem gripið hefur verið til af skyldum toga sú fjárhæð sem kemur til frádráttar frá tekjuskattstofni tekur mið af kostnaði við vinnu án virðisaukaskatts en þann skatt er nú heimilt að endurgreiða að fullu samkvæmt ákvæðum til laga um virðisaukaskatt og lækkar það kostnaðinn um tuttugu prósent frádráttur samkvæmt þessari heimild mun þá leiða til ívilnunar upp að þeim fjárhæðarmörkum sem um getur sem numið getur um það bil sextán prósent til viðbótar áhrif þessa frádráttar á tekjur ríkissjóðs og sveitarfélaga geta orðið nokkur heildaráhrifin ráðast af aukningu á umfangi viðhaldsframkvæmda og að því hvernig þær verða fjármagnaðar tilfærsla frá öðrum neysluliðum dregur úr jákvæðum áhrifum en sé aukið viðhald fjármagnað með því að gengið er á spariféð eða lántöku verða áhrifin meiri ætla verður að tímabinding frádráttarheimildarinnar muni stuðla að slíkri fjármögnun fremur en hitt áætlað er að viðhaldskostnaður íslenskra heimila sem þau greiða sjálf hafi numið um tuttugu og sjö milljörðum króna árið tvö þúsund og átta af þessum kostnaði er launakostnaður áætlaður um tuttugu og fimm prósent sem er nokkuð hærra en hlutfall en launakostnaður er almennt í byggingarkostnaði viðhaldskostnaður í fjölbýlishúsum er venjulegast greiddur af húsfélögum og er ekki sérgreindur sem viðhald hjá heimilunum því til viðbótar er vinna við stækkun eða aðrar meiri háttar viðgerðir á íbúðarhúsnæði eða sumarhúsum skilgreind sem fjárfesting og er ekki talin með viðhaldsliðum ef gengið er út frá viðhaldskostnaðinum eins og að ofan greinir og tuttugu og fimm prósent hans talin vinnulaun ættu þessi umsvif að leiða til um átta hundruð milljóna króna endurgreiðslu virðisaukaskatts miðað við þær reglur sem giltu árið tvö þúsund og átta en endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu á byggingarstað nam sextíu prósent niðurgreiðslan það ár nam hins vegar um einum milljarði króna sem er í samræmi við ofangreindar forsendur áhrif frumvarpsins til lækkunar á tekjum sveitarfélaga verða væntanlega nokkru minni en áhrifin á tekjur ríkissjóð hlutdeild þeirra í tekjusköttum á laun yfir skattleysismörkum eru um eða undir þriðjungi tekjutap þeirra verði engar magnbreytingar gæti því hámarki orðið um þrjú hundruð milljóna króna aukin umsvif munu einnig bæta tekjur sveitarfélaga þar sem þau fá einnig tekjur af auknum vinnulaunum um fimmti hver einstaklingur sem skráður er atvinnulaus kemur úr byggingarstarfsemi eða um þrjú þúsund manns en þeim hefur fjölgað eftir því sem liðið hefur á veturinn þessi aðgerð er tilraun til að auka umsvif í byggingastarfsemi með því að hvetja til þess að ráðist verði í viðhaldsverkefni í meira mæli en annars hefði orðið engin þörf er á nýjum íbúðum eða atvinnuhúsnæði víðast hvar um landið því er ekki mögulegt eða æskilegt að auka nýbyggingar um sinn en víða er mikil viðhaldsþörf rétt er að leggja áherslu á að þessu bráðabirgðaákvæði er einungis ætlað að vera í gildi meðan atvinnuástand í byggingariðnaði er jafn slæmt og nú er því er mikilvægt að einstaklingar og húsfélög grípi þetta tækifæri strax og ráðist í framkvæmdir í ár og á næsta ári það er vonandi að atvinnuástandið í byggingargeiranum batni það mikið að slíkar bráðabirgðaráðstafanir verði ekki þarfar eða í skamman tíma það er mikilvægt sömuleiðis frú forseti að þessar aðgerðir og þessi tilboð ef við getum kallað það svo til þeirra sem eiga húsnæði sem þarfnast viðhalds verði rækilega kynntar við áttum á síðastliðnum vetri ágætt samstarf við samtök iðnaðarins um að kynna breytingu sem þá var ráðist í að hækka endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts úr sextíu í hundrað prósent sú aðgerð heppnaðist mjög vel og leiddi sannarlega til verulegra aukinna umsvifa á byggingamarkaði eða í viðhaldsstarfsemi umfram það sem ella hefði mátt búast við það tókst í raun með þeirri aðgerð að ná umfangi þeirrar starfsemi nokkurn veginn upp í það sem hún var fyrir efnahagshrunið og hlýtur það að kallast nokkuð gott miðað við okkar aðstæður það er sömuleiðis alveg ljóst að þetta er mjög jákvæður liður í því að fá þessa starfsemi alla upp á yfirborðið og að draga úr hættunni á svartri vinnu þannig á það á að mega gera sér góðar vonir um að margt vinnist í senn með aðgerð af þessu tagi þó vissulega geti þarna orðið eins og í fyrstu umferð sýnist nokkurt tekjutap ríkis og lítilsháttar tekjutap sveitarfélaga að ræða eru allar ástæður til að ætla að það fáist til baka og rúmlega það í formi minni atvinnuleysisbóta í formi aukinna umsvifa og þar með launatekna sem koma fram og taldar verða fram til skatts og með fleiri samfélagslega jákvæðum hætti þannig að ég tel frú forseti að þessar ráðstafanir séu réttlætanlegar og vel ígrundaðar þó það sé vissulega ekki erindi mitt hér í ræðustólinn á